Wat er morgen gaat gebeuren, zal ongetwijfeld weer koehandel zijn om alle lidstaten tevreden te houden. Minder geld aan heel veel kanten en vervolgens op de inhoud een paar andere landen te vriend houden. Wie zal het slachtoffer zijn van die koehandel?

We hebben het EU budget voor de toekomst, voor de echte uitdagingen van de EU, en een van de belangrijkste uitdagingen is de schaarste van grondstoffen, energie, voedsel, materialen. Al dat soort zaken vormt de uitdaging van de toekomst en daar is ons budget hard voor nodig. Voor innovatie, voor energie infrastructuur, voor de landbouw, voor een structuurfonds, waar in energiebesparing wordt geïnvesteerd, in duurzame energie.

Allemaal om landen tevreden te houden die alleen maar bezig zijn met de hoogte van het budget, en dus hiermee de inhoud het slachtoffer laten zijn, en daarmee de toekomst van Europa het slachtoffer laten zijn.